Vreau să atrag încă o dată atenția asupra deteriorării grave a situației romilor. Această etnie continuă să fie cea mai urâtă și mai exclusă minoritate din Europa. De curând, o organizație fascistă din România a stabilit o recompensă în bani pentru femeile rome care sunt de acord să se sterilizeze pentru a nu mai procrea ființe care, în opinia lor, nu sunt oameni, ci, mai degrabă, animale. Dar, și mai grav, este că acest tip de discurs extremist incalificabil ajunge încet și la mișcări politice din prim planul vieții publice. Spre exemplu, un membru fondator al Partidului Fidesz, aflat la guvernare în Ungaria, a declarat că romii sunt toți ucigași, sunt animale incapabile de comunicare umană și incapabili de a coexista. Toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce, în birourile de la Bruxelles, se scriu strategii pentru romi frumos ambalate, dar fără efecte, în timp ce tăcerea este totală când apare discursul anti gypsyism.